Nel mondo su mille persone tre sono schiave, oltre un quarto sono minori. In tutto il mondo da sei a dieci milioni di bambini sono costretti a lavori forzati, vittime di traffico sessuale o segregati come schiavi. Nella nostra civilissima Europa, secondo dati forniti dalla Commissione europea, il 79 delle vittime di traffico sono destinate a prostituzione e a sfruttamento sessuale. Non è la prima volta che in quest'Aula ci troviamo a discutere e a condannare i trafficanti e a cercare le misure da poter prendere per proteggere le vittime ma, se non ci fosse domanda, non ci sarebbe mercato. Occorrerebbe una legislazione europea omogenea e rigorosa, che ci permetterebbe di perseguire i trafficanti e i clienti in ogni angolo della nostra Unione. La Commissione deve farsi portatrice di questa istanza e aumentare, con le agenzie come Europol, tutti gli sforzi investigativi in quei paesi dove lo sfruttamento è molto più diffuso.